Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. državna sekretarja, kolegice in kolegi! Naša demokracija sloni na mnogih voliščih, za delovanje katerih skrbijo volilni odbori, sestavljeni iz več tisoč članic in članov. Mnoga izmed več kot tri tisoč volišč v naši državi se nahajajo v zasebnih prostorih, kar ob pomanjkanju ustreznih javnih prostorih omogoča večjo dostopnost volišč. Za delo, čas, trud in stroške, ki jih imajo s svojim volilnim delom, so članice in člani odborov upravičeni do skromnega nadomestila. Podobno velja tudi za lastnike prostorov, namenjenih izvedbi volitev. Gre za nekaj tisoč ljudi, ki poleg polno zaposlenih pravnikov in drugih strokovnjakov skrbijo za izvedbo volitev, za svoje delo pa prejemajo nadomestilo v višini nekaj deset evrov A brez njihovega dela, truda in predanosti poštene volitve niso možne. Njihov davčni položaj je spremenila preprosta in dobronamerna odločitev s ciljem večje finančne preglednosti, da se bodo nadomestila za delo članic in članov volilnih odborov poslej izplačevala za na njihove transakcijske račune. Ob odsotnosti drugih zakonskih navodil, je finančna uprava te dohodke vključila v davčno osnovo za dohodnino. To je članicam in članom povišalo davčno osnovo in s tem davčno obveznost, a še bolj problematično je bilo, da je zaradi več medsebojno nepovezanih vzrokov ta davčna obveznost narasla izrazito nesorazmerno s povišanjem prihodkov. Ob zadnjih volitvah v državni zbor so se pojavili celo primeri, ko je moral član volilnega odbora plačati več dodatnega davka, kot je bil njegov celotni bruto prejemek za delo člana volilnega odbora. Glavni razlog za tako nesorazmernost je bila neposrečena stopničasta formula posebne davčne olajšave, ki osebam z najnižjimi prihodki omogoča znižanje davčne osnove in s tem nižjo dohodnino. Mnoge članice in člani volilnih odborov so namreč ljudje z nizkimi dohodki. Brezposelni. Ali nezmožni za delo, ki jim nadomestilo za njihovo vestno delo v volilnem odboru pomeni tudi dobrodošlo možnost izboljšati si prihodke. Zakonska matematična formula je njihove skupne dohodke za last uvrstila na stran, kjer uveljavljanje povišane olajšave ni več mogoče. In to je privedlo do precej slabe volje. Tudi zato je bil v eni od zadnjih sprememb tega zakona v prejšnjem mandatu spremenjen način izračunavanja te olajšave, ki ne posega več tako grobo v dohodke ljudi. Vseeno pa ob tem niso potihnila mnenja in pobude, da bi bilo pošteno, če plačil za dela, ki so nujna za izvedbo osnovnih demokratičnih opravil, ne bi obremenjevali z dohodnino. Gre vendarle za delo, ki ima jasen javni in skupni interes. Gre za delo, v katerega vsi zaupamo, da bo opravljeno vestno. Gre za delo, ki v pomembnem delu naših državljank in državljanov daje možnost soustvarjati temeljni obred demokracije. Mnogi izmed teh so državljank in sodržavljanov sicer, nimajo visokih dohodkov. Mnogi izmed njih niso vključeni v delovna razmerja, a zaupanje, ki ga imamo vanje, so vedno doslej v celoti upravičili. Demokratična država mora vzpodbujati vključevanje svojih državljank in državljanov v javne zadeve. Primeren način za to je, da ljudem, ki v demokracijo vlagajo svoj čas in trud ter s svojim ugledom in imeni jamčijo za zaupanje, ki ga imamo v demokratični sistem, ne obremenjujemo z davki. Zato v poslanski skupini Socialnih demokratov podpiramo predlog, ki zagotavlja, da članicam in članom volilnih odborov za njihovo nujno potrebno delo ne bo več obremenjeno z dohodnino. Hvala.